Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass Biozide kein Selbstzweck sind, sondern sehr viele Aufgaben in unserer modernen Gesellschaft erfüllen. Christa Klaß hat hier einige Beispiele genannt. Der Grund dafür ist, dass das Bedürfnis der Konsumenten nach mehr Lebensmittelsicherheit und einer besseren Gesundheit erfüllt wird. Es gibt also viele Einsatzgebiete, und wir haben gleichzeitig auch einen sehr zersplitterten Markt von Produzenten. Ich möchte jetzt insbesondere auf diese Produzentensituation eingehen und auch darauf, dass die alte Richtlinie nicht fähig war, diese Anliegen zu erfüllen, weder nach einer erhöhten Gesundheit für die Konsumenten noch nach einem funktionierenden Binnenmarkt für die Produzenten. Ein Hauptproblem dabei war, dass wir keine Gemeinschaftszulassung für solche Biozide haben. Und wichtig dabei ist, darauf hinzuweisen, dass wir natürlich diese Gemeinschaftszulassung für möglichst viele Biozidgruppen brauchen, denn sonst wird sie nur totes Recht. Hier möchte ich insbesondere den Kompromiss zu Artikel 33 verteidigen, der es möglich gemacht hat, dass alle politischen Gruppen zustimmen, dass wir hier ein phase in von der alten Regelung zur neuen Regelung haben und gleichzeitig auch den Mitgliedstaaten noch die Möglichkeit geben, bei besonders gefährlichen Stoffen Ausnahmen vorzusehen. Ich glaube daher, dass das Kompromisspaket sehr gut ausgearbeitet ist, und möchte alle Kolleginnen und Kollegen bitten, dem auch dann in der Abstimmung zuzustimmen.